Herr Präsident, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Wir haben letzte Woche in einem zu meiner Freude als neue Abgeordnete einberufenen außenpolitischen Ausschuss Herrn Makhmalbaf gehört, einen iranischen Filmregisseur, der uns ganz klar gesagt hat, dass es vor dieser Wahl 20 Demokratie im Iran gab, nach dieser Wahl, die für ihn ein Putsch war, gibt es überhaupt keine Demokratie mehr.

Was wird im Rat und auch in den Mitgliedstaaten derzeit besprochen? Wird es hier eine offizielle Vertretung der Europäischen Union und auch der Mitgliedstaaten geben? Ich hoffe, es wird diese nicht geben! Denn ich finde, nach diesem Wahlputsch darf es keine offizielle Vertretung der Europäischen Union oder auch der Mitgliedstaaten geben, so sehr ich mich für einen weiteren Dialog ausspreche, aber bei dieser Amtseinführung dürfte niemand offiziell von Seiten der Europäischen Union vertreten sein. Was ist Ihre Position dazu? Wie wird das derzeit bearbeitet?